Panie Przewodniczący! Po sukcesie telewizji Trwam zwrócili się do mnie dziennikarze polskiej telewizji publicznej, gdyż jej kierownictwo postanowiło przekazać firmie zewnętrznej swoich dziennikarzy, montażystów i innych pracowników, co oznacza późniejsze zwolnienie z pracy wiele setek, a nawet tysięcy osób. Decyzja ta została podjęta tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jest ona, jak dowodzą dziennikarze, niezgodna z dyrektywą Rady z 12 marca 2001 r.,

22 polskiego kodeksu pracy, a także obowiązującą w Polsce ustawą o radiofonii i telewizji. Działanie to dowodzi nie tylko instrumentalnego traktowania dziennikarzy, montażystów i innych, ale może naruszać zasadę wolności mediów. Licząc na zainteresowanie sprawą przewodniczącego Parlamentu, pana Martina Schulza, kieruję jednocześnie w tej sprawie przewidziane Regulaminem pytanie pisemne do Komisji Europejskiej.